frá fjölmörgum hagsmunasamtökum tillögunni er ætlað að fela félags og tryggingamálaráðherra að gera úttekt á aðgengi í gömlu íbúðarhúsnæði með hag fatlaðra aldraðra barnafólks og annarra sem þarfnast bætts

nefndin fagnar tillögunni enda mikilvægt að skapa öllum aðgengilegt samfélag og ryðja úr vegi þeim hindrunum sem aldraðir og fatlaðir einstaklingar búa við nefndin áréttar mikilvægi þess að allir hafi jafnan rétt til þátttöku í daglegu lífi og til að velja búsvæði sitt eða búa áfram á heimili sínu breytist aðstæður í þessu sambandi áréttar nefndin mikilvægi þess að reglur um aðgengi gildi jafnt í nýbyggingum sem eldra húsnæði þar sem því verður við komið þá telur nefndin mikilvægt að úttektin leiði til aðgerða og leggur því til að bætt verði við tillögugreinina að ráðherra skuli að lokinni úttekt leggja fyrir alþingi tillögur til úrbóta á aðgengi nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingum við tillögugreinina a orðin mikilvægi þess að bæta falli brott b við bætist nýr málsliður svohljóðandi jafnframt verði ráðherra falið að leggja fyrir alþingi tillögur til úrbóta ármann krónu ólafsson árni johnsen og ragnheiður ríkharðsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit skrifa þórunn sveinbjarnardóttir steinunn valdís óskarsdóttir þuríður backman atli gíslason helga sigrún harðardóttir og kristinn h gunnarsson